Herr Präsident! Zunächst sollten wir uns doch erstmal freuen und das müsse der Anknüpfungspunkt dieser Diskussion sein dass wir nach zwei Jahren in Griechenland wieder positive Zahlen haben. Das ist ja nicht so einfach gewesen, denn schließlich hat auch die europäische Politik gemeinsam mit nicht konsequenten Reformanstrengungen in Griechenland dazu geführt, dass wir wieder zwei Jahre Stillstand hatten. Jetzt geht es endlich nach vorne. Man hat doch den Eindruck, dass in dieser Situation politisches Schindluder auf dem Rücken von Griechenland ausgetragen wird. Ich will das an zwei, drei Beispielen erläutern. Auf der einen Seite wird gesagt Der IWF muss unbedingt im Programm bleiben.

Gleichzeitig wird immer wieder in der deutschen Öffentlichkeit, aber auch in anderen Ländern so getan, als würden in Griechenland gar keine Reformanstrengungen geschehen. Ich bin dankbar, dass die Kommission hier viel nuanciertere Worte gefunden hat. Aber regelmäßig wird so getan, als wäre in Griechenland ohnehin alles verloren. Die deutschen Liberalen, anders als Sylvie Goulard hier, fordern im Wahlkampfmodus den Grexit.

Gleichzeitig werden von Griechenland Reformen abverlangt

Aber welche Reformen? Die sind wiederum sozial einseitig Die Steuern sollen für diejenigen, die schlecht verdienen, erhöht werden. Und gleichzeitig soll das Rentensystem umgebaut werden, obwohl es nach wie vor keine Grundsicherung in Griechenland gibt, die im Memorandum aber vorgesehen war. Also hier müssen wir jetzt Maß und Mitte walten lassen. Die Zusagen an Griechenland müssen eingehalten werden, und Griechenland braucht einen nachhaltigen Reformkurs. Da bin ich eher bei der Europäischen Kommission als bei den Scharfmachern an verschiedenen Stellen dieser Debatte.